Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, jak víte, primární odpovědnost za vytváření a provádění politických opatření reagujících na krizi a konkrétněji na její dopad na zaměstnanost nesou členské státy. I přes tuto skutečnost podnikla Komise od loňského podzimu, kdy krize vypukla, řadu iniciativ s cílem dopad finanční a hospodářské krize na trh práce zmírnit.

Plán obnovy zdůrazňuje význam provádění integrovaných politik shrnutých pod pojmem flexikurita s cílem ochránit evropské občany před nejhoršími dopady krize. V této souvislosti klade důraz na posílení aktivačních režimů, přeškolování a zvyšování kvalifikace, lepší sladění nabídky dovedností s potřebami trhu práce a zdůrazňuje nutnost podporovat ty nejzranitelnější. Cílem je ochrana zaměstnanosti a dlouhodobé zaměstnanosti spíše než konkrétních pracovních míst.

schopnost přizpůsobit se změnám a usnadnění přechodu mezi pracovními místy mají největší význam při hospodářském útlumu a rostoucí nestabilitě na trhu práce. Integrovaný přístup poskytuje jednotný rámec politiky, který umožňuje koordinovat úsilí v rámci řešení dopadů krize na zaměstnanost a sociální oblast, může pomoci nalézt rovnováhu mezi krátkodobými opatřeními, jejichž cílem je vyřešit momentální potřeby,

dočasné zkrácení pracovní doby, a dlouhodobými reformami, např. prostřednictvím zvyšování kvalifikace a aktivních politik na trhu práce. Po plánu obnovy následoval v květnu letošního roku summit o zaměstnanosti. Při této příležitosti projevily klíčové zúčastněné strany společné odhodlání zmírnit dopad hospodářské krize na zaměstnanost v Evropské unii.

3. června sdělení s názvem Společný závazek v oblasti zaměstnanosti, které stanoví tři klíčové priority činností udržování zaměstnanosti, vytváření pracovních míst a podpora mobility, zvyšování kvalifikace a sladění nabídky dovedností s potřebami trhu práce a zlepšení přístupu na trh práce.

Komise je přesvědčena, že spolupráce se sociálními partnery a mezi nimi je velmi důležitá, zejména v době krize a v případě restrukturalizace. Sociální partneři mají zásadní úlohu ve vytváření a provádění opatření na hospodářskou obnovu. Na vnitrostátní úrovni se tato úloha odvíjí od tradice a praxe související se zapojením sociálních partnerů do vymezování a provádění politik na trhu práce.